virðulegi forseti fyrr í vetur vorum við háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir að heimsækja vinnustaðinn landspítala háskólasjúkrahús starfsmenn vöktu athygli okkar á ýmsu því sem betur mætti fara í samskiptum heilbrigðisyfirvalda og stjórnenda starfsfólks lsh og réttindamálum sjúklinga þau mál falla yfirleitt ekki undir yfirstjórn menntamála en þannig er því svo farið með eitt mikilvægt mál sem snertir þjónustu við sjúklinga á heilbrigðisstofnunum flest börn á grunnskólaaldri sem eiga við langvarandi erfiða sjúkdóma að stríða eða hafa slasast illa

veikindum lýkur möguleikar til náms meðan á legu á sjúkrastofnun stendur er öflug endurhæfing og mikilvægt að framhaldsskólarnir hafi úrræði til að koma til móts við þá nemendur sem geta ekki sótt skóla tímabundið vegna slyss og eða veikinda því spyr ég hæstvirtan ráðherra hyggst ráðherra beita sér fyrir skipulögðu framhaldsskólanámi inni á sjúkra og eða endurhæfingarstofnunum fyrir langveik ungmenni eða ungmenni sem þurfa af öðrum ástæðum til dæmis vegna slysa að dvelja langdvölum á sjúkrahúsum eða í endurhæfingu